Okej. Torej. Danes sem dobro spal. Prejšnje tedne nisem dobro spal, ker sva z drago obnavljala stanovanje in moram reči, da pri obnovi stanovanja si človek ne more misliti, koliko, do koliko zapletov lahko dejansko pride. Torej nonstop treba gledati pod prste izvajalcem, nonstop se je treba spraševati, a bojo stvar naredili dobro. Skratka, človek, ki gre prenavljati stanovanje, si ne predstavlja, da, sploh v času korone, da bo trajalo trikrat več, kakor ti delavci zagotavljajo. Kar je kar noro v bistvu. Ampak najlepši del tega je, da je to med poletjem, ko je najbolj vroče. Torej okna morajo biti skoti odprta, stvari se sušijo, v stanovanju je trideset stopinj že en mesec, človek, ki se hoče vseliti, se ne more, ima stvari v kleteh in potem iz kleti vlači nazaj v stanovanje. Kar je kar noro. Človek se hoče preseliti, ampak dobesedno živi na cesti. Pa povejmo več o tem vremenu. Vreme, vreme danes je super. Vroče je, mislim, da je prišlo do, celo do devetindvajset stopinj. Za vikend je orenk namočilo, kar je v bistvu prav, saj narava se mora tudi napajati z vodo, a ne. Torej oblački, voda kroži, kapljice povsod, malo vlage, malo ne. Včasih pada, včasih ne. Enkrat mora, včasih pa tudi ni treba. Ampak danes je sonce in vse je lepo. Vsi se imamo fino. Eni so na morju, drugi so nekje drugje, eni so po službah. Eni moramo delati, drugim ni potrebno delati nič. Kar je super, saj ima vsak izbiro. Lahko dela, lahko pa ne dela in uživa na soncu. Ja, delo samo po sebi osvobaja človeka. Jaz trdno verjamem v to. Ampak pomembno je predvsem, da človek dela tisto, kar najraje počne, in spremeni svoj hobi v tako rečeno, svoje delovno mesto. Kar je seveda ekstremno težko v današnjih cajtih, in eno in drugo, namreč da dobiš pogodbo za nedoločen čas in da ti kot samostojni podjetnik vsak mesec plačuješ prispevke ali kot nekdo, ki je samozaposlen v kulturi, ki mu to sicer plačuje država, ampak če dela ni, prihodkov ni, prispevke je pa še vedno treba plačevati. Tako da delo je zelo zanimiva stvar. če imaš pogodbo, je lahko življenje fino, brezskrbno, se ujameš s kolektivom, si tam dvajset let, dobiš odpravnino, greš v drugo službo in potem dobiš pokojnino. Ampak delo samo po sebi je zares večinoma precenjeno. Zdi se mi, da bi lahko človek delal manj in užival več. Več v naravi, več lahko bil s svojimi bližnjimi, tako s sorodniki kot, recimo prijatelji. Premalo časa posvečamo samemu sebi, preveč časa posvečamo nekemu navideznemu delu, ki mora biti opravljeno, a vendar ali mora biti zares? Torej več v naravo, več dreves, več stika z naravo. več obdelovanja zemlje, več, več druženja z bližnjimi, kot pa samo delo, delo, delo. Ker delo na koncu dneva je samo delo. Prineslo bo sicr neke finančne rezultate verjetno, ampak človek ima potem samo manj časa. Manj časa, da dela tiste stvari, ki so mu dejansko pri srcu. Ker si predstavljamo, da večina ljudi ne uživa stoprocentno na svojih delovnih mestih, ampak je prišlo do neke vrste kompromisa. Kompromisa, da bojo oni lahko plačevali kredit, da bojo lahko si kupili to ogromno bajto na podeželju in v njej uživali, ko bodo starejši. Vendar v štiridesetih letih delovne dobe, če samo delaš in nič ne uživaš, mi onih dvajset na koncu mogoče ne predstavlja glih zadoščenje za štirideset let za nekoga trpljenja, za nekoga mogoče ultimativna sreča. A vendar, delo samo po sebi, še enkrat, osvobaja človeka in delati je treba. Ali pospravljati ali pomagati drugim, vse je to delo. Nekakršno delo je potrebno, ne smemo biti pri miru, nonstop se je treba premikati naprej. Narava bo čez deset let taka, kakršna bo ... Oziroma tako bom rekel, takšna, kakršna bomo mi jo dopustili, da bo. Kako se bomo obnašali, kakšni bomo do nje. a bomo osveščeno pristopali k, k nekemu namenu, ki ohranja naravo in jo ne samo uničuje, a bomo dopuščali, da, da različne korporacije vstopajo na, na področje Slovenije, in ali, mislim, ne, ali, in širše. namreč narava je v suženjstvu kapitala, lahko tako rečemo. In na ta način mogoče je težko govoriti, kaj bo čez deset let, če ne bomo mi imeli nekega pozitivnega odnosa in vsak pri sebi z majhnimi koraki, pa čeprav si mislimo, da mogoče ne bojo spremenili absolutno nič, probamo ne škoditi našemu planetu. Kajti planet, ko se bo odločil, da je dovolj, bo dovolj. In kaj bo takrat, bomo pa videli sami. Ali pa mogoče naša generacija še ne, mogoče čez sto, čez dvesto, čez tristo let. Ampak čez deset le, sem trdno prepričan, da se kaj dosti ne bo spremenilo. Poraba fosilnih goriv, bo še vedno naraščala, gonja po zlatu in srebru bo še vedno naraščala, surovin bo definitivno primanjkovalo. Nagibali se bomo k temu, da bomo kot navadni državljani oziroma prebivalci planeta imeli možnost pobegniti na planet Mars in si tam ustvariti novo življenje, ampak na planetu Mars ni življenja, ne, na planetu Mars je treba še ustvariti življenje. Tule na planetu pa je že, a ne. Planet Zemlja omogoča marsikaj, ampak če se bomo zamislili in ukrepali, udejanjili besede, ki jih vzklikamo vsak dan, če bi tako, če bi tako. Spremeniti je treba nekaj. Nekaj bo treba spremeniti. In čez deset let, če ne bomo začeli danes spreminjati, kar govorimo že zadnjih trideset let, se bo zaostrilo in narava bo udarila nazaj in bomo videli, mogoče tudi izbrisala pol človeštva. Pustimo se presenetiti. Kot prvo bi, kaj bi jaz spremenil, Ja. Kot prvo bi probali prenesti sporočilo vsakemu prebivalcu te Zemljice, da po najboljših močeh zmanjša svoj, svoj, ko se že temu reče, svoj ogljični odtis ali pa na splošno, pustimo samo ogljik, odtis smeti, odtis puščanja nekih zaznamkov v naravi, kot je metanje smeti povsod in, izpuščanje nekih odpadnih voda, metanje, nerecikliranje, čeprav tudi to recikliranje je postavljeno pod vprašajem. Človek težko reče, ampak enostavno se mi zdi, da bi morali kot prvo fosilna goriva, torej industrija fosilnih goriv in industrija, mesna industrija, da bi se mogla skrčiti totalno, kar je preseglo vse meje. Gre se za to, da mi govorimo o električni energiji pa o električnih avtomobilih, ampak to je majhen procent. večji del industrije je še vedno na premogu, torej na ogrevanju, na predelavi. Torej to pomeni, da veliki, proizvajalci, česarkoli imajo ogromne odpadke in oni so tisti, ki so zares problematični. Medtem ko mi, ljudje, bomo naredili nekaj, ampak dejansko se mora mentaliteta proizvodnje, mentaliteta kapitalizma, mentaliteta celotne, celotne zasnove, kako stvari potekajo, bi se morala spremeniti. Morali bi malo razmisliti, kaj so naše prioritete. a je to neko kopičenje, bogastva, ki dejansko nima nobene vrednosti, ali ohranjanje našega okolja, ki ga bomo pustili totalno onesnaženega našim zanamcem. Kaj bojo naši, moji vnuki, vaši vnuki sploh še imeli, če bomo razprodali vso naravo v prid dobičku kapitala, ki ki pa dejansko ne prinaša nič dobrega, torej neko elito bogati, naravo uničuje, navadnega človeka pa potiska navzdol. In kam bomo prišli na ta način? Upam, da nikamor. Torej nekaj se mora spremeniti, nekaj moramo, obrniti v prid narave, da bomo lahko še živeli ne tej Zemljici, drugače bomo res morali na Mars. Mislim, problem proizvodnje je v nenehni gonji za nekim profitom, vsi potrebujejo neki profit. Ne vem, kaj bomo naredili, ampak dejansko se mi zdi, da, da se proizvaja preveč. To je mislim, da že dokazano, da imamo hiperproizvodnjo, kljub temu da svetovnih materialov primanjkuje in trenutno obstaja res velik primanjkljaj vseh materialov, od plastike do lesa, do kovin, do žlahtnih kovin, do vsega, torej prevoz se je potrojil. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker imamo neko masovno proizvodnjo, ne bom rekel, da polovico od tega, gre v nič, ampak vem pa, da vsaj pri hrani zmečemo vsaj tretjino dnevno proizvedene hrane mi zmečemo stran. Medtem ko se nonstop pojavljajo Unicefovi plakati, da otroci stradajo, da so države v nenehnem primanjkljaju hrane in surovin in vsega. In v bistvu ne razumem, zakaj rabi nekdo sto milijonov sodčkov nafte, pa jih sploh ne porabi, medtem ko nekdo v Afriki, pa se tudi tam črpa, bi še kako krvavo potreboval nafto, da bi mogoče zagnal svojo, svoje primitivno orodje, ki ga je dobil ne vem od koga, petdeset, sto let starega, že čisto zarjavelega, in poskuša nekako svojo zemljo spraviti v rodno in da bi tudi on lahko mogoče dobil kakšen dolar ali dva več. Ampak stvari ne delujejo tako, torej denar se kopiči tam, kjer je denarja že veliko, in se ga jemlje tam, kjer ga je malo. In to je neki šport, ki se trenutno dogaja. Imun ni prav noben človek. Poglejmo samo inflacijo, ki se je zgodila od leta dva tisoč do dva tisoč dvajset, vrednost dolarja je padla za petkrat. Torej kaj smo dobili za deset dolarjev dva tisoč dvajset in kaj dobimo danes, je neprimerno manjše. Prav tako za zlato, ki je sicer zraslo in bo kmalu, po mojem, da spet padlo. Stvar je v temu, da vse te surovine imajo neko navidezno vrednost, prave vrednote pa bi človek moral iskati v sebi, pri svojih bližnjih, v naravi, skušal doumeti, da je na Zemlji zato, da uživa, ne zato, da trpi. Torej vsi ti finančni sistemi in prijemi, v katerih živimo danes, so za moje pojme totalno zgrešeni in delujejo na negativnih obrestih. In ne razumem, kako lahko človek sploh zaračuna nekomu negativne obresti. Ja, rekli smo, da rad kuham. sedaj imam končno novo kuhinjo na, z indukcijsko ploščo, kjer so stvari tako hitro lahko pripravljene kot na plinu. Seveda ni isto, malo se je treba navaditi, ampak ... Rad kuham, predvsem, zelenjavne jedi, ker ne jem mesa že dobro dva in pol leto. vsem mesojedcem priporočam, da malo, oladijo in da razmislijo o raznolikosti svoje prehrane, ker ... Ne prepričujem človeka, da neha jesti meso, ampak sem prepričan, da mesojedci jejo totalno premalo raznoliko hrano. Torej pripravljajte si malo bolj zelenjavne stvari, itak več prilog, več solat, jejte zdravo, kajti to, kar dajete v telo, vam bo tudi potem telo dajalo nazaj v obliki, sproščenosti, v v obliki funkcionalnosti, v obliki pripravljenosti. Skratka, pazite, kar dajete v svoj tempelj, eni pravijo. Kuhanje doma je ultrapomembno, sploh, s svežimi sestavinami, ki jih dobimo od pa v bistvu povsod. Pojdite na tržnico, vprašajte po kakšni kmetiji. Še vedno obstajajo možnosti, kjer, cena ni, merilo za kvaliteto, in vi lahko dobite za svoj denar največ. In to je kvalitetno hrano, dobro zelenjavo z nesumljivim poreklom, sezonsko, lokalno. In na ta način si boste obogatili vaš jedilnik in tudi izboljšali, svoje zdravje in tudi zdravstveno počutje, kajti hrana je zdravilo za telo. Kuhajte, kuhajte in kuhajte.